Doresc, în primul rând, să le felicit pe cele două colege raportoare pentru munca depusă și să vă spun că, deși Uniunea Europeană a făcut multe progrese pe plan legislativ, al reglementărilor, încă suntem departe de a atinge obiectivul privind egalitatea de gen între bărbați și femei. Mai mult decât atât, stereotipurile de gen încă mai constituie o barieră pentru o schimbare fundamentală la nivelul societății, iar măsurile de austeritate au afectat profund și au lovit direct în femei. De aceea, consider că trebuie să facem împreună pași consistenți și pe plan legislativ. Salut și eu deschiderea consultării publice în ceea ce privește introducerea cotelor, pentru că grupul nostru politic susține atât reprezentarea paritară în procesul decizional la nivel politic și economic, cât și introducerea cotelor. Avem nevoie de aceste acțiuni pozitive, astfel încât să ne apropiem de îndeplinirea obiectivului privind egalitatea de gen. Mai mult decât atât, avem nevoie și de soluții legislative în ceea ce privește reducerea diferenței salariale între femei și bărbați care acum, în urma măsurilor de austeritate, a pierderii locului de muncă de către femei, a crescut procentual.